Aber wie das so ist im Leben Das Bessere ist der Feind des Guten. Deswegen müssen wir natürlich reflektieren, was wir bei zukünftigen Abkommen besser machen können, nachdem ja auch gerade der EuGH gestern in dem Urteil zu dem Singapur Abkommen festgestellt hat, dass Arbeitnehmerrechte integraler Bestandteil von Handelsabkommen sind und insofern auch in unsere Zuständigkeit fallen.